Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a todos los ponentes por sus informes, pero me gustaría resaltar la magnífica colaboración con el señor Gallagher, que ha conducido a la adopción en primera lectura, con el acuerdo de todas las instituciones, de unas medidas que permitirán actuar con rapidez para frenar situaciones insostenibles, como la que estamos viviendo con Islandia y el reparto de de la caballa. En cuanto al Informe Stevenson, sobre la reforma de la OCM, me referiré especialmente al capítulo de información al consumidor, al que ha hecho referencia la señora Comisaria, respecto del que creo que los compromisos alcanzados aclaran y simplifican la propuesta original. Propuesta, señora Comisaria, que confundía cantidad de información con buena información, lo que obligaría, como en el caso del apartado 2 del artículo 42, a dar toda una serie de datos que complicarían y encarecerían inútilmente los costos de la industria sin aportar nada relevante al consumidor, que sería, además, incapaz de digerir tal cantidad de detalles.

Por ejemplo, la obligación de indicar la fecha de captura es interesante para la flota más artesanal, pero muy lesiva para las demás flotas de fresco, sin que ello afecte a la calidad del producto. Su sustitución por la fecha de desembarque, como figura en el compromiso alcanzado, da al consumidor las mismas garantías, al tiempo que permite que la fecha de captura se pueda indicar, de todas formas, en la información voluntaria, si es así como se desea.